Hadd kezdjem azzal az egyperces hozzászólásomat, hogy megköszönjem az eurozónán belül élő képviselőtársaimnak, hogy fontosnak gondolták a vitán való megjelenésüket. A szolidaritás itt kezdődik, hogy ők is megjelentek ebben a vitában. Hiszen nem megfeledkezve a tagállamok saját felelőségéről, ahogy ezt kolléganőm mondta, vannak olyan általános nehézségek az új tagállamokban, amelyek mindenképpen objektív nehézségként állnak elénk. Ilyen a húszéves csatlakozási folyamat erőltetett menete, amely komoly gazdasági nehézséget okozott ezeknek az országoknak, és komoly társadalmi szolidaritást várt el a lakóiktól. Ilyen, hogy nem rendelkeztek az eurozóna védelmi mechanizmusával és sokkal védtelenebbül érte őket a válság.

Összességében meggyőződésem szerint az Európai Unió és a közép kelet európai országok gazdasági élénkítéséhez a foglalkoztatás, a pénzügyi egyensúly és a gazdasági növekedés hármas célját együttesen kell kezelnünk. Úgy gondolom, hogy a kis és középvállalkozási csomag részben tartalmazta ezeket az elemeket. Mindenképpen szükség lenne arra, hogy a kis és közepes vállalkozói szektor pénzügyi nehézségeit valahogy áthidaljuk. Az Európai Központi Bank segítő mechanizmusaira itt mindenképpen szükség lenne.